Monsieur le Président, non, ils ne sont pas en train de se la couler douce sur les plages de la Costa Brava. Si vous ne les avez pas vus depuis cinq mois, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit de siéger.

Qu'est ce qu'on leur reproche? On leur reproche d'avoir organisé un référendum. Ils n'ont tué personne, ils ont organisé un référendum. Alors, honnêtement, en tant qu'élue française sur le fond de l'affaire, que la Catalogne soit ou non indépendante, ce n'est pas mon problème. Mon problème, notre problème, c'est l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Si nous laissons passer cela aujourd'hui, rien ne nous dit que cela ne créera pas un précédent et que, demain, d'autres n'en profiteront pas pour déclarer que tel ou tel membre d'un parti d'opposition n'a pas le droit de siéger au Parlement européen. Je vous demande de réagir. Encore une fois, il ne s'agit pas, pour nous, de nous prononcer sur l'indépendance ou non de la Catalogne, il s'agit de défendre les libertés politiques. Il s'agit de défendre la démocratie. Il s'agit là d'un problème européen, et ce silence coupable de l'Union européenne ne peut plus durer.